Krasnodębski mówił słusznie, że trzeba zwiększyć wpływ rodziców na edukację. Ale jest tylko jeden sposób, żeby go zwiększyć, mianowicie oddać rodzicom pieniądze wszystko jedno w gotówce czy w bonie edukacyjnym po to, aby oni płacili za prywatną szkołę, bo tylko wtedy szkoła będzie robiła to, czego chcą rodzice.

Zresztą pani Costa powiedziała wyraźnie, że w Europie jest za duża różnorodność.